S au opus două state membre, Olanda și Finlanda, fără motive în conformitate cu legislația comunitară. Aceste state membre nu au blocat numai accesul în spațiul Schengen au blocat îndeplinirea de cele două state a obligațiilor care decurg din tratat. Consider că utilizarea unor motive legate de politica internă în luarea deciziilor la nivel european este incorectă și neproductivă.

Cred că trebuie să revină și să se exprime foarte clar, încă o dată, referitor în special la respectarea normelor comunitare și la respectul între statele membre. Trebuie să reamintim o regulă de bună purtare respectarea cuvântului dat. Cred că este necesar ca în Consiliul European din octombrie să se facă dovada că Uniunea încă există.